Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pesca, al di là di tutte le nostre buone intenzioni, è purtroppo uno degli argomenti che più spesso vedono l'Unione europea sul banco degli imputati. Certo, molte volte a torto, ma spesso anche a ragione, se ci mettiamo nei panni dei nostri pescatori. La poderosa relazione del collega Mato bene affronta le molteplicità del settore, ma molto bisogna ancora fare, e soprattutto sul fronte del Mediterraneo, della piccola pesca, della semplificazione di norme che sono complesse e che sempre più spesso si trasformano in muri insormontabili per chi vive di pesca. Una problematica che, assieme a quella della sostenibilità, deve vederci impegnati al massimo è quella dell'accesso al credito, requisito indispensabile per chi deve adeguarsi a standard che per molti dei nostri pescatori sono inarrivabili. Su questo fronte il sostegno finanziario dell'Unione europea deve essere intensificato, altrimenti favoriremo solo i cartelli, cancelleremo la pesca artigianale e accresceremo il senso di ostilità che più che mai in questo tempo c'è nei confronti dell'Unione.